Egy nagyon egyszerű kérdésem lenne Önhöz ha Orbán Viktor és a Fidesz szerint minden rendben van Magyarországon a jogállamisággal, akkor miért ellenkeznek ennyire az ellen, hogy jogállamisági garanciákhoz kössék az EU s pénzeket? Ön szerint ez nem ér fel egy beismerő vallomással? Köszönöm szépen.